Spoštovani predsedujoči, predsednik vlade, ministrski zbor , kolegice in kolegi. Kandidat za ministra za okolje in prostor, Simon Zajc, je odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predstavil petindvajsetega marca dva tisoč devetnajst. Na začetku je poudaril, da so bili pod vodstvom ministra v odhajanju prepoznani ključni problemi na področju okoljske politike. Zastavljeni so prioritetni projekti in časovnica za njihovo realizacijo. Posledično si bo v času svojega ministrovanja prizadeval za uresničitev teh ciljev in aktivnosti. Na področju urejanja prostora, gradbene in stanovanjske zakonodaje, se bo najprej lotil sprememb Gradbenega zakona. Sprememba bo upoštevala odločbo ustavnega sodišča glede posega v pravico do spoštovanja doma. Prav tako se bo bolj jasno omejilo ničnost poslov le v primerih, ko je izrečen inšpekcijski ukrep in je prepoved vpisana v zemljiško knjigo. Sprememba bo vsebovala tudi optimizacijo postopka prijave del in pridobitve uporabnega dovoljenja . Na področju stanovanjske zakonodaje je najavil spremembe, po katerih bo stanovanjski sklad gradil stanovanja samo še za namen oddaje. Predvideva se zamenjava neprofitne najemnine s stroškovno, s čimer bo možno povečati fond najemniških stanovanj. Prav tako naj bi bila država garant pri odobritvi kreditov mladim družinam za nakup stanovanja. Na področju okolja in okoljske zakonodaje je kandidat izpostavil začetek javne obravnave novele Zakona o vodah. Bistvena sprememba se nanaša na sklad za vode, ki bo med drugim prevzel nalogo sofinanciranja vodovodov in vodooskrbe v primerih, ko za to ne bo mogoče dobiti evropskih sredstev. V skladu za vode bodo zagotovljena tudi sredstva za intervencijske ukrepe v primeru ekstremnih vremenskih pojavov. Najavil je spremembe Zakona o varovanju okolja, Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Zakona o urejanju prostora. V zvezi z odpadno embalažo je omenil spremembo zakonodaje do konca leta. Predvideva se znižanje meje razširjanja odgovornosti poročanja proizvajalcev odpadne embalaže iz petnajst tam na nič. Frekvenca poročanja se bo povečala na štirikrat letno . Družbam za ravnanje z odpadno embalažo bodo postavljeni strožji pogoji, vse z namenom odprave anomalij, katerim smo bili priča v obstoječem sistemu. S Trgovinsko zbornico Slovenije se pričakuje podpis sporazuma za ukinitev plastičnih vrečk, pripraviti pa bo treba tudi vse potrebno za ukinitev nekaterih ostalih izdelkov za enkratno uporabo iz plastike. Kot izjemno pomembno nalogo je izpostavil pripravo dolgoročne podnebne strategije. Poudaril je, da moramo biti pri tem vprašanju zelo ambiciozni in si zastaviti cilj, da Slovenija do sredine stoletja postane ogljično nevtralna država. Opozoril je, da tako ambiciozen cilj sabo prinese številne posledice in izzive, s katerimi se bo potrebno soočiti . Pri tem je izpostavil področja prometa, kmetijstva in električne energije, še posebej pa potrebo po socialno pravičnem prehodu v ogljično nevtralno družbo. Na koncu predstavitve je kandidat na kratko omenil še nekatere projekte v teku. Napovedal je dokončno rešitev problematike Jernejevega kanala v občini Piran, nadaljevanje sanacije celjskih vrtcev in sanacije Mežiške doline ter uresničevanje zaveze iz koalicijske pogodbe glede ustavitve aktivnosti gradne hidroelektrarn na reki Muri. Po uvodni predstavitvi so članice in člani odbora kandidatu za ministra zastavili številna vprašanja, na katera je kandidat podal dodatna pojasnila, ter jih seznanil s svojimi pogledi, mnenji in stališči. Po končani predstavitvi je odbor z desetimi glasovi za in petimi proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Simona Zajca kot kandidata za Ministra za okolje in prostor ustrezna. Hvala, gospod predsednik za vašo predstavitev. S tem spoštovane kolegice, spoštovani ...